frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á lagaákvæðum um lífeyrissjóði með frumvarpi þessu eru lagðar til tvíþættar breytingar á lagaákvæðum um lífeyrissjóði annars vegar er lögð til breyting á lagaumhverfi lífeyrissjóða þess eðlis að lágmarksiðgjald til lífeyrissjóða verði hækkað til samræmis við það sem samið hefur verið um á almennum vinnumarkaði eða úr tíu prósent í tólf prósent samið hefur verið um tvö prósent hækkun á mótframlagi vinnuveitenda á almennum vinnumarkaði í tveimur áföngum eða úr sex prósent í sjö prósent frá og með fyrsta janúar og síðan úr sjö prósent í átta prósent frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og sjö í frumvarpi sem lagt var fyrir hundrað þrítugasta og önnur löggjafarþing var gert ráð fyrir að lágmarksiðgjaldið hækkaði fyrst í ellefu prósent fyrsta janúar tvö þúsund og sex og í tólf prósent þann fyrsta janúar tvö þúsund og sjö þar sem það frumvarp varð ekki að lögum fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og sex eins og að var stefnt og æskilegt þykir að hækkanir á iðgjöldum komi til framkvæmda um áramót er hér lagt til að hækkun lágmarksiðgjaldsins miðist við fyrsta janúar tvö þúsund og sjö og hækki þá lágmarksiðgjaldið í einu lagi upp í tólf prósent í fyrsta kafla frumvarpsins er að finna tillögur um breytingar á lögum númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða sem fela í sér hækkun á lágmarksiðgjaldi til lífeyrissjóða úr tíu prósent í tólf prósent til að raska ekki gildandi kjarasamningum er jafnframt lagt til með bráðabirgðaákvæði að í núgildandi kjarasamningi þar sem kveðið er á um að lágmarksiðgjald lífeyrissjóða skuli vera tíu prósent skuli heimilt að miða áfram við hlutfallstöluna tíu prósent í öðrum málsl fyrstu málsgrein annarrar greinar laganna þar til nýr kjarasamningur öðlast gildi í öðrum til fimmta kafla frumvarpsins eru lagðar til breytingar á sérlögum um einstaka lífeyrissjóði til samræmis við þá hækkun á lágmarksiðgjaldi sem fjallað er um í fyrsta kafla frumvarpsins snúa þær að því að hækka hlutföll þartilgreindra lagagreina til samræmis við þá hækkun sem frumvarpið gengur út á auk þess er lagt til að framangreind hækkun á lágmarksiðgjaldinu taki einnig til þeirra sjóðfélaga sem óska eftir að greiða áfram iðgjald eftir að starf þeirra eða staða er lögð niður hins vegar er með frumvarpinu lögð til breyting á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða sem varðar möguleika lífeyrissjóða sem njóta eða nutu bakábyrgðar ríkis sveitarfélaga eða banka til að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum sínum í samræmi við ákvæði annarrar málsgreinar þrítugustu og níundu grein þeirra laga samkvæmt núgildandi lögum eru slíkir lífeyrissjóðir undanþegnir þrítugasta og níundu grein laganna en sú grein kveður á um að leiði tryggingafræðileg athugun í ljós að meira en tíu prósent munur er á milli eignaliða og lífeyrisskuldbindinga samkvæmt fyrstu málsgrein þrítugustu og níundu grein er hlutaðeigandi lífeyrissjóði skylt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum sjóðsins í ljós hefur komið að þegar ákvæði þrítugustu og níunda fimmtugasta og fyrsta og fimmtugasta og fjórðu grein laganna eru lesin saman þá virðist sem tilteknir lífeyrissjóðir eigi að halda sig innan þeirra marka sem sett eru í annarri málsgrein þrítugustu og níundu grein laganna en sé hins vegar óheimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum sjóðsins þar sem slíkt stangist á við ákvæði fimmtugasta og fjórðu grein laganna með öðrum orðum er viðkomandi lífeyrissjóði þá óheimilt að skerða réttindi þrátt fyrir að mismunur eigna og skuldbindinga sé umfram þau mörk sem fram koma í annarri málsgrein þrítugustu og níundu grein um nokkurs konar þversögn er því að ræða innan laganna þessi lagalega óvissa hefur haft ýmis vandkvæði í för með sér og er því með frumvarpi þessu lagt til